pido excusas al señor Van Orden por si le han podido molestar mis palabras, porque luego he visto que es de los pocos que ha participado o, mejor dicho, que ha permanecido en todo el debate, de principio a fin. Aunque discrepemos, la verdad es que coincidimos en la preocupación por los intereses comunes de Europa en temas de seguridad y defensa.